Wir sollten eigentlich nicht vergessen, wie das Abkommen zustande gekommen ist. Die Amerikaner haben vor einigen Jahren illegal die Bank SWIFT Daten von den Europäern abgesaugt. Und was hat die Europäische Union gemacht? Sie hat dieses Vorgehen nicht sanktioniert, sondern sie hat es belohnt, indem sie es im Nachhinein legalisiert hat. Die Antwort auf die Frage, ob wir dieses Abkommen suspendieren sollen, ist für mich persönlich ganz einfach Ja, selbstverständlich!

Was mir in dieser Debatte zu kurz kommt, ist einfach die Ehrlichkeit. Wir sollten doch so ehrlich sein und feststellen, dass wir mit der Suspendierung dieses Abkommens, mit dem Untersuchungsausschuss, den wir im Parlament haben, mit der Nominierung von Edward Snowden für den Sacharow Preis das eigentliche Problem gar nicht lösen. Was ist denn das eigentliche Problem? Das Problem ist doch bitte, dass wir die Menschen zu Datenobjekten degradieren. Diese Objekte werden dann von Unternehmen, von Sicherheitsbehörden ganz beliebig überwacht und gehandelt. Der Mensch verliert dadurch seine Würde, er verliert seine Grundrechte und er verliert schlussendlich seinen Status als Rechtssubjekt. Die Beziehung zwischen Staat und Bürger erodiert zunehmend. Sie ist geprägt von Angst und schlussendlich von pauschalisiertem Misstrauen. Was brauchen wir? Wir brauchen endlich eine riesengroße Vision, eine Vision, die so groß ist wie die Mondlandung. Wir brauchen eine Vision, die so groß ist wie die Eroberung des Weltalls, die so groß ist wie die Entdeckung von Amerika! Und das geht nicht durch Untersuchungsausschüsse, sondern das geht schlussendlich, indem wir die großen Fragen beantworten die großen Fragen von Internet Governance, die großen Fragen von Internet Infrastruktur, die großen Fragen von der Internet Wirtschaft und schlussendlich auch die großen Fragen der datenschutzfreundlichen Forschung. Wir brauchen endlich diesen großen Wurf. Die Herren von der NSA lachen sich tot, wenn sie unsere Debatte verfolgen. Würden sie das nicht tun, hätten wir nämlich auch kein Problem!